Europas Steuerzahler verlieren jährlich über eine Billion Euro durch Steuerhinterziehung und vermeidung. Die Kommission vertagt die Konsolidierung bei den Unternehmenssteuern, statt den Druck durch Luxleaks zu nutzen, bis Gras über Juncker Geld wächst. Konzerne können so weiter Gewinne und Verluste über Grenzen schieben und tricksen. Wir brauchen endlich ein öffentliches country by country reporting wie im Banken und Rohstoffsektor und auch öffentlichen Informationsaustausch zu Steuervorbescheiden, denn ich traue den Finanzministern nicht.

Sie lassen Griechenland die Mehrwertsteuer für die kleinen Leute erhöhen und kürzen Varoufakis gleichzeitig die Steuerfahnder auf hundert Mann.

Welcher Arbeitnehmer, welcher Mittelständler kann sich beim Finanzamt schon auf sein Geschäftsgeheimnis berufen?